Přes deset let můžeme sledovat, jak internet věcí postupně mění náš svět, naše zvyklosti, a to jsme teprve na prahu možností této superdigitální revoluce. Velmi se mi líbí zpráva kolegyně Cutchet, protože upozorňuje, že potřebujeme novou evropskou legislativu, která podpoří vývoj dodatečné síťové struktury pro internet věcí, zajistí interoperabilitu mezi různými systémy, dokáže předjímat zvýšená rizika bezpečnosti kybernetického prostoru. Potřebujeme však také kvalitní a včasné hodnocení vlivu rostoucího množsví rádiových vln na zdraví lidí i zvířat včetně ptáků a drobných zvířat ve městech. Spotřebitelé by na každém obalu měli zjistit, kde jsou umístěny pasivní i aktivní RFID tagy, jaký mají čtecí rozsah, druh přijímaných i vysílaných údajů. Měli bychom našim občanům zajistit bezpečné využívání i soužití s čipy, to je ochránit jejich čipy před zavirováním a zneužitím dat, ale také umožnit lidem umlčet čipy zabudované do věcí, které nás obklopují. Není možné nechat rozvoj internetu věcí bez regulace zajišťující předběžnou opatrnost. To je jasný politický signál a zadání pro Evropskou komisi.